Trotzdem möchte ich mich zunächst mal bedanken für die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit den Schattenberichterstattern, soweit sie keine Schatten waren, sondern tatsächlich erschienen sind, natürlich auch bei den Mitarbeitern und hier bei dieser doch technischen Materie gerade auch bei den Beamten in diesem Haus. Bei den Vorbereitungsarbeiten sollen Konsultationen auf Sachverständigenebene effizient durchgeführt werden das war mir ein zentrales Anliegen. Das ist übernommen worden. Delegierte Rechtsakte sollen kostengünstig und ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand bleiben das haben wir jetzt drinnen, es wird trotzdem noch einmal separat abgestimmt. Ich bitte da um das richtige Signal in Richtung Wählerinnen und Wähler, dass wir schon auch verstehen, dass, wenn wir komplexe Materien behandeln, wir trotzdem nicht noch mehr bürokratischen Aufwand haben wollen, dass ein Datenschutz gewahrt bleiben soll, gerade bei der Übermittlung der Daten, die eben nicht an Dritte weitergegeben werden sollen, dass es gebührenfrei sein soll, wenn diese Daten übermittelt werden, und dass es eben auch keine noch zusätzlichen übermäßigen Kosten für die Statistikbehörden gibt. Erstaunt war ich und ich fürchte, das muss ich heute Abend wieder sein dass wir doch sehr intensiv zusammengearbeitet haben und dann am letzten Tag eine E Mail kam von der Fraktion der Sozialdemokraten, man könne dem Bericht im Ausschuss nicht zustimmen, weil man doch im Bereich des Austauschs

Mir gegenüber ist das nie begründet worden. Auch bei der Abstimmung ist dieser Änderungsantrag nicht begründet worden. Ich habe ihn trotzdem wieder hier, diesmal morgen zur Abstimmung.